því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir það að veita okkur tækifæri og flytja þessa skýrslu gefa okkur tækifæri til að ræða þessi mál með aðeins ítarlegri hætti heldur en svið gerum að öllu jöfnu í til dæmis utandagskrárumræðum hæstvirtur ráðherra lýsti samningsferlinu og forsögunni gerði það ágætlega þó ég væri kannski ekki sammála öllu því sem þar kom fram eða þeirri túlkun eða skýringu en hann leiddi okkur að þeirri niðurstöðu sem menn komust að og liggur nú fyrir á sumardaginn fyrsta það er kannski ágætt að niðurstaðan liggi fyrir að þessu leyti vegna þess að óvissutíminn er alltaf erfiðastur ekki síst fyrir starfsfólk þessara stofnana sem eru búnir að búa við mikið óöryggi í langan tíma þó verð ég að segja og eftir ræðu hæstvirts ráðherra kannski enn frekar að í mínum huga er enn mikil óvissa í þessu öllu saman og það er fjölmörgum spurningum enn ósvarað þegar við stóðum hér í haust sumar og vetur og ræddum icesave málið þá voru ýmsir sem komu hér og líktu þeirri atburðarás við kvikmynd sem heitir áðan þar sem helsta sögupersónan vaknar og það er alltaf sami dagurinn hann lifir daginn svo vaknar hann aftur næsta morgun og þá byrjar dagurinn aftur ég verð að segja að þessi tilvísun á við fleira heldur en icesave málið vegna þess að nú líður mér eins og það sé komið við förum ár aftur í tímann vegna þess að ég held að þeir hlutir sem ég hef áhyggjur af í sambandi við sparisjóðina séu nákvæmlega þeir hlutir sem við vorum að ræða í umræðu fyrir réttu ári síðan þegar lögunum sem hæstvirtur ráðherra minntist á lögunum um fjármálafyrirtæki var breytt ég hef alla vega áhyggjur af sömu atriðum og ég vakti athygli á í umræðum í fyrra hvað gerir sparisjóð að sparisjóði er sparisjóður hundrað prósent í eigu ríkinu er það sparisjóður er mögulegt að hafa slíkan sparisjóð hver er framtíðarsýnin hvernig ætlar ríkið út úr rekstrinum hver er hvatinn fyrir menn að koma inn í þetta nýja sparisjóðakerfi sem stofnfjáreigendur hvernig á að bregðast við vanda þeirra stofnfjáreigenda sem hæstvirtur ráðherra gerði að umtalsefni sérstaklega í húnavatnssýslunum þar sem menn tóku lán fyrir sínum stofnfjárkaupum og það er í kringum fjórðungur af íbúunum á því svæði í gríðarlegum vandræðum gleymum því ekki vegna þess að hæstvirtur ráðherra líkti stofnfjárbréfunum við hlutabréf að það er á því grundvallarmunur gleymum því ekki að þegar viðkomandi einstaklingar tóku þessa ákvörðun var litið til þágildandi laga sem giltu sem ákveðinni tryggingu vegna þess að ef illa væri væri hægt að innleysa bréfin á genginu eitt þetta fólk geri sig sekt um það að treysta á gildandi löggjöf ef svo mátti segja það er skortur á heildarsýn sem við gagnrýndum í fyrra eftir ræðu hæstvirts ráðherra finnst mér sá skortur á heildarsýn vera enn þá frekar æpandi hæstvirtur ráðherra fór mjög vel yfir það hvernig mismunandi sparisjóðir sparisjóður mýrasýslu hvernig það var eiginlega með nýja kaupþing spron fór á hausinn og reyndar eru fyrrum viðskiptavinir þeirra í miklum vanda til dæmis þegar kemur að greiðsluvandaúrræðum vegna þess að þar vísar hver á annan byr er núna samkvæmt nýjustu fréttum byr h f en sparisjóðurinn í keflavík er ég sparisjóður þannig að þarna er akkúrat engin heildarsýn nema heildarsýnin sé sú að vera með nýtt trikk fyrir hvern sparisjóð sem lendir í vandræðum en það er greinilegt í þessu öllu saman að á kef sparisjóði er ætlað að vera hryggjarstykkið í nýju sparisjóðakerfi enga langstærsti sparisjóðurinn sem er eftir í kerfinu og ég ætla aðeins að gera það að umtalsefni síðar en þá er spurning mín hvað með byr h f hvað ætlar hæstvirt ríkisstjórn og ríkið með þá fjármálastofnun er ætlunin að búta hana niður eða er ætlunin að sameina annarri fjármálastofnun eða öðrum fjármálastofnunum

að nefndinni sem samdi það frumvarp var ekki ætlað að takast á við framtíðarsýn sparisjóðakerfisins það yrði að bíða betri tíma er sá góði tími kominn vitum við eitthvað um þetta núna hversu lengi ætlar ríkið sér að eiga þessar fjármálastofnanir okkar var sagt í viðskiptanefndinni fyrr í vikunni að það stæði ekki til að það væri langur tími sem ríkið ætlaði að eiga þennan hlut en hvernig ætlar ríkið þá út úr þessari starfsemi því hefur heldur ekki verið svarað og ekki heldur í nefndinni og það var sagt að bankasýslan mundi sjá um þetta það er sem sagt engin sýn það er engin útgönguáætlun hjá ríkinu hæstvirtur ráðherra talaði um að gera ætti stofnfjáreigendum kleift að koma inn í þetta og heimamenn ættu eftir sem áður að verða tryggir bakhjarlar en þeir gera það ekki vegna þess að hæstvirtur ráðherra finnist það þeir verða að hafa einhvern hvata til þess við gagnrýndum ýmis atriði í fyrra gagnrýndum flýtinn fórum í gegnum það við gagnrýndum líka sjöundu greinar sem var heimildin til niðurfærslu stofnfjár ég horfi á háttvirtan þingmann guðbjart hannesson sem tók meðal annars þátt í þeirri umræðu með okkur í stjórnarandstöðunni og lýsti meðal annars þeirri skoðun sinni að setja ætti á þetta eitthvert gólf til þess einmitt að halda hvatanum fyrir stofnfjáreigendur til að vera inni í sparisjóðunum og þannig viðhalda hugsuninni í kerfinu en það var talið allsendis ófært að það stæði hreinlega ekki til að færa þetta niður í núll en við sjáum núna hvernig þetta er núna er ríkið eini eigandinn að tveimur stærstu sparisjóðunum og allir nema held ég tveir sem eru að fá einhvers konar framlag frá ríkinu og mun þá væntanlega færa niður sitt stofnfé ef við förum aðeins að samningunum eftir kröfuhafana við erum búin að kalla eftir upplýsingum um þetta

því að þetta kerfi er flókið og margir aðilar sem komu að en það hefur alltaf vakið hjá mér spurningar það sem gerðist í haust þegar við vorum nálægt því aftur því sem okkur skildist að samkomulagi þegar kröfuhafar voru búnir að fallast á ákveðna leið þegar ríkið og allir voru komnir að ákveðinni niðurstöðu að var byrjað að prenta pappírana eftir því sem manni skildist og þá fer ríkið fram á enn eina úttektina sem er auðvitað tólf eða þrettán í öllu þessu ferli og ríkið hrekkur frá borði eftir það og setur fram nýjar kröfur sem ekki var hægt að ganga það þannig að ferlið fer allt í uppnám og rennur út í sandinn og þarna held ég að sé ákveðin vendipunktur ekki vegna þess að bara það að það ferli hafi runnið út í sandinn heldur skilur maður svo sem erlendu kröfuhafana sem eftir því sem maður heyrir í fjölmiðlum eru búnir að fá nóg af íslendingum og ég held einmitt að ef þetta hefur verið takturinn í samningaviðræðunum þá er ekkert skrýtið að menn fái nóg af íslendingum og tilfinningin sem ég hef haft og það hvernig hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra nálgaðist umræðuna áðan kannski styrkir þá tilfinningu að það hafi aldrei verið neitt sérstaklega ríkur vilji til að bjarga sparisjóðunum menn eru að tala um að þarna hafi einhver ægileg græðgisvæðing farið af stað og það er næstum því eins og menn segja þá er þetta bara svona að þetta ætti að kenna þessu fólki en það er kannski ekki alveg þannig sem við ættum að nálgast þetta en spurningunum um framtíð sparisjóðakerfisins nú er eins og ég sagði áðan sparisjóðnum í keflavík ætlað að vera hryggjarstykki en hvernig hugsa menn sér sparisjóðakerfið í framtíðinni og þessi spurning hvað gerir sparisjóð að sparisjóði hér er hugmyndafræði sparisjóðanna sett fram af þeim sjálfum árið tvö þúsund og níu með leyfi forseta sparisjóður er sjálfseignarstofnun undir forræði heimamanna fjöldahreyfing einstaklinga og lögaðila sem með stofnfé og eða viðskiptum tryggja eðlilega fjármálaþjónustu í sínu héraði þá eru spurningarnar sem við höfum verið að spyrja í heilt ár aldrei mikilvægara en nú að fá svör við þessum spurningum hvernig mun ríkið losa sig út úr þessum rekstri hvernig verður stofnfé komið í hendur heimamanna þannig að sparisjóðurinn verði fjöldahreyfing sem er bakhjarl verður núverandi stofnfjáreigendum gefinn forkaupsréttur verður öllum almenningi á svæðinu gefinn kostur á að kaupa en stóra spurningin er þessi af hverju núna þegar ríkið er komið inn í þetta af hverju ætti einhver að vilja koma inn í þetta sem stofnfjáreigandi og eftir að hafa hlýtt á ræðu ráðherra er ég eiginlega sannfærð um að markmiðið er kannski ágætt að tryggja bankaþjónustu á landsbyggðinni en eigum við þá ekki að kalla þetta réttu nafni er ekki verið að stofna landsbyggðarbanka í eigu ríkisins